Nach Jahrzehnten Regime der Familie Alijew jetzt des Sohnes hat der Vorsitzende der Partei Republikanische Alternative, Ilgam Mamadow, angekündigt, gegen den Staatspräsidenten Alijew zu kandidieren.

Seither ist er im Gefängnis und kann die nötigen Wahlvorbereitungen nicht treffen. Das ist nur einer von unzähligen Fällen in Aserbaidschan, wo Menschen verschwinden, verhaftet werden, nicht weil sie etwas Nachgewiesenes getan haben, sondern weil sie sich politisch anders geäußert haben, als es dem Regime passt.

Auch wir sind an dieser Zusammenarbeit interessiert. Wir müssen aber deutlich sagen, das Zentrum einer Zusammenarbeit, auch in der Eastern Partnership das Zentrum eines Assoziierungsabkommens müssen sein die Respektierung der Menschenrechte, der Demokratie, der Freiheit der Person, der Würde des Menschen, der Freiheit der Presse, der Freiheit für Versammlungen.